Señor presidente, un sistema de sanciones europeo para la violación de los derechos humanos contaría con nuestro apoyo, sin duda.

Pero, sobre todo, también sería muy necesario no continuar con una visión, con cierta complicidad hacia la impunidad.

Ayer mismo condenaban a varios activistas del Rif precisamente por haber defendido derechos sociales, por haber defendido la libertad de expresión.

Hablaremos más tarde de Turquía, pero tenemos líderes políticos en la cárcel, académicos, periodistas.

Por eso, nos gustaría mucho que se deje de tener cierta complicidad, porque la influencia política también está en no hacer acuerdos comerciales paralelos.